Najlepša hvala za besedo. spoštovani minister! Zakon o javnih uslužbencih v drugem poglavju določa načela sistema javnih uslužbencev. Poseben poudarek je dan na načelu zakonitosti. Javni uslužbenec vse javne naloge izvršuje zakonito v mejah ustave in zakonov. Strokovnosti javni uslužbenec javne naloge izvršuje strokovno, vestno in pa pravočasno in odgovornosti za rezultate javni uslužbenec odgovarja za kvalitetno, hitro in učinkovito izvrševanje javnih nalog. Javni uslužbenec mora ravnati v smislu dobrega gospodarjenja, tako da učinkovito uporablja javna sredstva. V zvezi z delovanjem javnih uslužbencev je bil sprejet tudi kodeks ravnanja, ki še posebej izpostavlja, da se od javnega uslužbenca pričakuje, da opravlja naloge strokovno, vestno, nepristransko in kakovostno, pri tem pa upošteva le javni interes in konkretne okoliščine primera. Odgovoren je, da se izogiba vsakemu nasprotju interesov, bodisi da je to nasprotje resnično ali možno. Ohranjati in krepiti mora zaupanje javnosti v poštenost, nepristranskost in učinkovitost upravljanja javnih nalog. Javni uslužbenec je za kršitve disciplinsko odgovoren, lahko se ugotavlja njegova nesposobnost. Prav tako je odškodninsko odgovoren za škodo, ki jo povzroči delodajalcu pri delu ali v zvezi z delom naklepno ali iz hude malomarnosti. Številni javni uslužbenci svoje delo opravljajo izjemno, zato je še toliko huje, ker v javnosti odmevajo številni primeri nestrokovnega dela posameznih javnih uslužbencev, in zdi se, da v Sloveniji uveljavlja inštitut njihove osebne odgovornosti. Spoštovani minister, sprašujem vas: Koliko postopkov zaradi nestrokovnega, nevestnega in nepravočasnega dela javnih uslužbencev je bilo sproženih v letu dva tisoč osemnajst in v letu dva tisoč devetnajst? V koliko primerih se je ugotovila nesposobnost javnih uslužbencev v letih dva osemnajst in dva devetnajst? Koliko primerov disciplinske odgovornosti zaradi neupoštevanja nasprotja interesa javnih uslužbencev je bilo sproženih v letih dva osemnajst in dva devetnajst? Koliko primerov disciplinske odgovornosti za škodo, ki so jo javni uslužbenci povzročili delodajalcu pri delu ali v zvezi z delom naklepno, iz hude malomarnosti, je bilo uvedenih v letih dva osemnajst, dva devetnajst? In koliko odpovedi zaposlitev javnih uslužbencev je bilo zaradi kršitev uvedenih v letu dva osemnajst in dva devetnajst? Za odgovore se vam zahvaljujem.